Cred cu tărie că dialogul interinstituțional e esențial pentru sporirea eficienței acțiunilor externe de promovare în state terțe a respectului pentru drepturile omului și principiile democratice ale Uniunii. În acest dialog interinstituțional, dar mai ales în comunicarea cu cetățenii, raportul pe care l am scris și pe care l am negociat cu celelalte grupuri politice are rolul de a explica viziunea Parlamentului asupra modului în care Uniunea Europeană a promovat drepturile omului și democrația în relațiile sale externe în 2014. Am profitat de ocazie pentru a explica și care e viziunea Parlamentului asupra pașilor pe care Uniunea ar trebui să îi facă pentru a și îmbunătăți politica externă în materie de drepturi ale omului și democrație. În cele ce urmează mă voi opri asupra câtorva aspecte din raport, unul foarte amplu, cu mai bine de treizeci de pagini. Unul dintre mesajele cheie pe care raportul îl transmite este că a sosit momentul să ne concentrăm asupra implementării politicii Uniunii Europene în materie de drepturi ale omului și democrație. În ultimii patru ani, Uniunea a dezvoltat o serie de instrumente prin care promovează aceste valori, între altele ca răspuns la numeroasele apeluri lansate de Parlamentul European. Avem în prezent un foarte bun cadru strategic care ghidează acțiunile Uniunii Europene. Anul acesta a fost adoptat un al doilea plan de acțiune, care traduce în măsuri concrete axele prevăzute în cadrul strategic. Uniunea organizează regulat cu statele terțe dialoguri despre drepturile omului, dar și dialoguri politice, în care drepturile sunt abordate. Uniunea are, din nou ca urmare a numeroaselor cereri ale Parlamentului, un foarte bun reprezentant special pentru drepturile omului. Uniunea a pus la punct deopotrivă strategii de promovare ale drepturilor omului pentru fiecare țară, iar delegațiile au creat centre de coordonare pentru aceleași chestiuni. Avem o politică de extindere care promovează drepturile, la fel ca și politica de vecinătate recent revizuită. A venit momentul, cred, să utilizăm în mod eficient toate aceste instrumente pentru a le maximiza impactul asupra respectului drepturilor omului în diverse țări terțe. Trebuie să avem curajul de a ne asuma complet obiectivul enunțat în articolul 21 al tratatului, acela de a plasa apărarea drepturilor omului la temelia acțiunilor externe ale Uniunii. Am propus în acest sens în raport câteva piste de acțiune ce pot fi urmate. Între ele, mi se pare esențială atribuirea de resurse suficiente pentru politica în materie de drepturi ale omului și democrație. Resursele pot fi utilizate, între altele, pentru a i susține pe cei care luptă zi de zi pentru respectarea valorilor și drepturilor și principiilor democratice în statele terțe. Salut în acest sens noul mecanism de susținere pentru apărătorii drepturilor persoanelor care lucrează în contexte riscante, anunțat acum câteva zile de comisarul Mimica. Un al doilea mesaj cheie pe care am dorit să îl transmit e că susținerea și promovarea democrației în relațiile externe nu trebuie să ocupe un loc secundar în politica Uniunii. Dimpotrivă, cred că respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului merg mână în mână și pot fi cu greu gândite separat. Am atras, de asemenea, atenția asupra faptului că, pentru a promova cu adevărat principiile democratice, Uniunea nu se poate limita la observarea de alegeri în state terțe, deși acesta e, sigur, un instrument important de promovare a democrației. În încheiere, aș vrea să revin asupra relațiilor interinstituționale despre care vorbeam, precum și a comunicării cu cetățenii europeni. Consider din această perspectivă că e important ca raportul pe care îl redactează Comisia an de an să aibă o abordare mai analitică și să sublinieze eforturile în acest domeniu.